Zaistenie integrity trhov si vyžaduje vytvorenie primeraného legislatívneho rámca prispôsobeného špecifickým podmienkam v odvetví energetiky. Sektorový prístup by tak mal obratne zabrániť zneužívaniu trhu, ku ktorému na úkor spotrebiteľov často dochádza, a zároveň by mal podnietiť otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž na veľkoobchodných trhoch s energiou. Energetická situácia v Európskej únii ukazuje, že Európska únia potrebuje zvýšiť transparentnosť trhov s energiou, pokiaľ chce prehĺbiť ďalšiu integráciu trhu v Európskej únii, podporiť investície do energetickej infraštruktúry a optimalizovať...